Ich habe oft in den letzten Jahren gesagt, dass uns das leiten muss, was in den fünfziger Jahren, in den Gründungsjahren der Europäischen Union, die großen Verträge für Kohle und Stahl waren oder der Euratom Vertrag.

Und ich muss Ihnen sagen Meine Angst ist, dass die Europäische Kommission gerade dabei ist, die Chancen, die in der Energieunion als Zukunftsprojekt stecken würden, zu verspielen. Denn das Meiste, das Sie in Ihrem Paket zur Energieunion vorschlagen, hat nichts mit den Technologien von morgen zu tun, aber sehr viel mit den Technologien von gestern. Über Kohle wird nicht viel gesprochen, aber die ist natürlich drin, die hat eine große Zukunft bei Ihnen.

Ob das die Lehre sein kann aus dieser krisenhaften Entwicklung mit Russland, daran habe ich große Zweifel, denn auch diese Länder sind ja keineswegs als vernünftige oder sichere Länder anzusehen. Dass Atomkraft wieder nach vorn gebracht werden soll ich weiß nicht, wie Sie das alles verbinden wollen mit der Behauptung, es sei eine Energieunion, die auch für die Bürger gemacht sei. Die Bürger sind für Klimaschutz! Die Bürger sind mehrheitlich gegen die Atomenergie, und zwar europaweit.